Elnök Asszony, ha összehasonlítjuk az európai csúcs októberi és decemberi ülésének következtetéseit, és végigolvassuk, lényeges területeken nem történt előrelépés. A migráció kérdésében mindkét dokumentumban az szerepel, hogy az Európai Tanács döntést ígér abban a kérdésben, hogy a jövőben miként alkalmazzák a szolidaritás elvét.

Ennek ellenére itt szerepel, hogy gyorsítani kell a meglévő áttelepítési programokat.

Most már a terrorista a rossz migráns, az összes többit kötelező befogadni? Ehhez biztonságos útvonalak kellenek, miközben Nyugat Európa városaiban a lakosság biztonságával nem foglalkozunk?